Herr Präsident, Herr Kommissar, liebe Kollegen! Im Zuge der Globalisierung haben sich die Finanzmärkte mehr und mehr vernetzt.

Und deshalb ist klar, dass das, was in einem Markt passiert, Auswirkungen auf alle anderen Finanzmärkte hat.

Marktmanipulationen und Insidergeschäfte sind kriminelle Machenschaften und müssen als solche klar angesprochen werden.

Bisher gibt es Arlene hat es ja deutlich gemacht in Europa keine einheitliche Vorgehensweise, um diese kriminellen Machenschaften zu verfolgen. Manche Länder haben keine Sanktionsmechanismen, in manchen Ländern werden sie nur verwaltungstechnisch bearbeitet. Insofern gibt es große Unterschiede in der Europäischen Union etwas, was gar nicht sein dürfte! Denn wo wir globale Märkte haben, brauchen wir auch globale Regeln, sonst haben wir keinen fairen Wettbewerb. Insofern begrüße ich, wie alle anderen Kollegen auch, dass wir hier tatsächlich jetzt zu einem einheitlichen Ansatz gekommen sind. Er ist noch nicht sagen wir mal ideal, aber er ist ein großer Schritt nach vorne. Dass wir Mindeststrafen haben, ist gut. Ich hätte mir gewünscht, dass wir noch einen Schritt weitergehen und auch das tun, was in Amerika üblich ist bei grobem Missbrauch tatsächlich ein lebenslanges Berufsverbot auszusprechen. So haben wir es zumindest aber geschafft, sicherzustellen, dass die Kriminellen sich nicht das Land aussuchen, wo das Drohpotenzial, bestraft zu werden, am geringsten ist, um von dort aus ihren Machenschaften nachzugehen.